laga um breytingar á lögum númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og tvö um gjaldeyrismál með síðari breytingum í frumvarpinu er lagt til að fjármálaeftirlitinu verði veitt heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á ákvæðum laga um gjaldeyrismál er snúa að óheimilli milligöngu með gjaldeyrisviðskipti og erlendan gjaldeyri í því ljósi verði jafnframt heimilt að beita alvarlegri viðurlögum það er sektum eða fangelsi sé um meiri háttar brot að ræða þá er lagt til að rannsóknarheimildir fjármálaeftirlitsins verði styrktar og allur vafi tekinn af um að þau úrræði sem fram koma í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi gildi einnig við rannsókn brota á lögum og reglum um gjaldeyrismál

samkvæmt ákvæðum í alþjóðlegum samningum sem ísland er aðili eða hafa leyfi frá seðlabankanum óheimilt að hafa milligöngu um gjaldeyrisviðskipti hér á landi nefndin fjallaði um málið og fékk gesti og álit fyrir nefndinni kom fram að

óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði og veikir gengi krónunnar fram kom að brýnt væri að tryggja fjármálaeftirlitinu allar nauðsynlegar rannsóknarheimildir og taka af tvímæli um úrræði stofnunarinnar meiri hlutinn leggur til á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og þrjú

á fjórða efnismálsgrein annarrar greinar til að hnykkja á því að tilvísun í níunda til elleftu greinar eigi við um lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu eygló harðardóttir skrifar undir álitið með fyrirvara en auk þeirrar sem hér stendur sem er framsögumaður meiri hlutans eru á þessu áliti magnús orri schram margrét tryggvadóttir sigríður ingibjörg ingadóttir lilja mósesdóttir jónína rós guðmundsdóttir